Podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovana ministrica! V Posavju, od koder prihajam, so bili med drugo svetovno vojno prebivalci močno prizadeti z izseljevanjem celih družin v delovna taborišča nemškega rajha, kar nekaj pa tudi v Srbijo in na Hrvaško. Velik del od skupno preko šestdeset ljudi je bil prav iz Posavja, od koder so okupatorji izselili cele vasi. Veliko jih je v tujini ostalo za vedno, tisti pa, ki pa so se izstradani in bolni vrnili, so našli prazne in izropane domove. Ta škoda jim ni bila nikoli povrnjena, saj se ne prejšnja ne slovenska država ni potrudila te škode izterjati od Nemčije, je pa ves ta čas upravljala s premoženjem, ki ga je namesto plačila vojne škode pustila Avstrija. Kljub številnim pobudam, ki jih je od leta tisoč devetsto petindevetdeset dajalo zlasti Društvo izgnancev Slovenije tisoč devetsto enainštirideset-tisoč devetsto petinštirideset v državni zbor in dosedanjim vladam, nobena ni storila ničesar. Šele lani, v zadnjih mesecih prejšnje vlade, je prišlo do pospešene obravnave predloga zakona o povračilu simbolične vojne škode, ki je bil v prvi obravnavi sedemindvajsetega marca dva tisoč osemnajst sprejet, nato pa so druge obravnave ni prišlo zaradi nasprotovanja tedanjih koalicijskih strank, ki so sedaj tudi v vladi in dveh opozicijskih strank. Zanima me, kakšen odnos imate vi do tega problema, vi, spoštovana ministrica, in ali se boste zavzeli, da se to vprašanje čim prej razreši in da izgnanci, kot žrtve fašizma in nacizma, dobijo vsaj simbolično povračilo škode. Hvala.